Spoštovani predsednik, predstavniki vlade, kolegice in kolegi, lep pozdrav tudi v imenu naše poslanske skupine! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje- Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Spoštovane kolegice in kolegi in seveda vsi tisti, ki, nas poslušajo iz zasavske regije, vse spoštovanje do, te cenjene regije, ampak ko danes govorimo o tem, nujnem postopku, tega zakona, večkrat smo slišali v teh dneh, da je to neka praksa že nekih ostalih zakonov. Jaz mislim, da to ni prav. Država, vlada, ta državni zbor se mora vedno odzvati, ko nekaj regija seveda potrebuje finančno pomoč. Je pa seveda tudi velika odgovornost, vlade, ko ta sredstva daje za pomoč na takšen ali drugačen način, da seveda bedi nad temi sredstvi, kako so porabljena in in in kaj se izvaja v tistem projektu. Seveda velika odgovornost iz us tudi vseh tistih, ki v tisti regiji ta sredstva pridobivajo. V naši poslanski skupini moram omeniti seveda tri leta, dva trinajst, dva štirinajst in dva petnajst. Prav gotovo na ta leta v tej zasavski regiji s temi sredstvi, ki jih je dala vlada, ne moremo biti v državi ponosni. In seveda, kaj je bilo takrat vse narobe, bojo presodili tisti, ki so za to zadolženi, za, te stvari v naši državi. Seveda, moramo se zavedati, da tisti, ki so takrat dali ta sredstva, da si da smo imeli predsednico vlade, da smo imeli ministra, seveda zdaj so bili tudi poslanke in poslanci, soodgovorni, ko so to potrdili in bi mogli seveda bedeti nad temi sredstvi. Seveda, na odboru smo poslušali predstavnika rudnika Trbovlje, ki vodi, ta, to institucijo zadnja tri leta. Z argumenti, ki jih je podal, da so bila ta sredstva neporabljena, dobra tri milijone evrov, in da je treba še eno leto, da se, dokonča sanacija območja rudnika Trbovlje, in seveda, da se do konca leta dva tisoč dvajset likvidira tudi, rudnik, podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, so argumenti, za katere, v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo nasprotovali temu zakonu. Hvala.